Madame la Présidente, largement imité à l'étranger, le processus de Bologne a certes permis la compatibilité des diplômes, en accélérant néanmoins la fuite des cerveaux à l'intérieur même de l'Union européenne.

Pour les cohortes de la génération sacrifiée, drossées sur les récifs de chômage de masse, les diplômes ne sont désormais plus une garantie contre le déclassement ou la pauvreté. C'est sur cette toile de fond que l'insistance sur l'inclusion des réfugiés s'apparente à un véritable camouflet pour des millions de jeunes européens qui seront les grands perdants d'une ouverture des programmes académiques, puisque certains, comme Erasmus, souffrent déjà de financements insuffisants. Par cette proposition, l'Union européenne révèle sa véritable nature sous entendue par une préférence étrangère systématique au mépris des aspirations des peuples qui la composent.